Ahora son un país tercero. Negociemos con ellos duramente ―como hacemos con todo país tercero― y defendamos a los nuestros. Defendamos la descolonización de Gibraltar que no se convierta en un paraíso fiscal, que no siga siendo un paraíso fiscal. Defendamos a nuestros pescadores, que todos los días tienen que jugarse la vida para poder ganarse el pan. Defendamos a nuestros agricultores. Defendamos nuestros productos. Si ellos, si los políticos británicos han querido ser un país tercero, tratémoslos como lo que son en la negociación, un país tercero.

No consintamos que se convierta en el nuevo Sudeste Asiático a la puerta de nuestras casas.